Señora Presidenta, todos estamos de acuerdo en que el crimen transfronterizo está en aumento en la Unión Europea.

internacionalmente en varios países, con socios múltiples y en áreas muy distintas a la vez. Esto supone no solamente una transgresión muy fácil de las antiguas fronteras nacionales, sino el hecho de que el crimen ya no puede ser asociado tampoco a regiones específicas ni a un concreto centro de gravedad. Resulta muy importante por eso, en la Unión Europea, que estas redes criminales sean atacadas de forma conjunta, con un uso eficiente de todos los mecanismos transfronterizos disponibles para intercambiar información y coordinar actividades operativas. De modo que nos encontramos ante un desafío mayúsculo para el conjunto de la Unión Europea y el debate de hoy debería intentar aportar algo acerca de cómo podemos estructurar y organizarnos mejor para intercambiar información en materia de aplicación de las leyes de la Unión, de manera que los criminales puedan ser detenidos lo más rápidamente posible y garantizar, al mismo tiempo, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hay ya una panoplia, un abanico de herramientas para reunir, procesar y comparar información entre las autoridades de la Unión Europea en el cumplimiento de la Ley europea, tanto a nivel judicial como policial, pero estas herramientas no fueron diseñadas desde un principio, sino que están desarrollándose paulatinamente y, en algunos casos, se producen solapamientos de instrumentos, se produce también un uso ineficiente y, a veces, incluso poco transparente. Por eso, el Parlamento Europeo es consciente de la necesidad de establecer un marco coherente y consolidado en el que todos esos instrumentos sean evaluados de manera conjunta y elaboremos un mapa de situación de la legislación comunitaria y de los Estados miembros en este campo, incluyendo los acuerdos internacionales que regulan el intercambio de datos y una evaluación independiente para incrementar nuestra eficiencia contra el crimen. En este análisis, la Comisión debe proponer una visión de futuro que se traduzca en un debate sobre cómo optimizar los esfuerzos para compartir información contra el crimen dentro de la Unión, asegurando que exista, al mismo tiempo, respeto por la privacidad y por la protección de los datos. Estamos hablando, en definitiva, de los principios de necesidad, proporcionalidad, transparencia, rendición de cuentas a la hora de cruzar los datos disponibles. Y este es el punto en el que, en esa caja de herramientas se suscita una reflexión en torno a la llamada Decisión Prüm, que fue adoptada en el año 2008. Porque, desde 2005, siete Estados miembros, bajo el paraguas de la Comisión Prüm, habían incorporado al Derecho europeo una posibilidad sujeta a condiciones de rastreo y comparación automática de datos personales relativos a las bases de datos de ADN, huellas dactilares y también matriculación de vehículos. Prüm ha probado ser una herramienta efectiva, una herramienta útil para la actividad policial transfronteriza en investigaciones penales. Pero lo que queremos hacer es un llamamiento a lisbonizar Prüm, un llamamiento para que tengamos en cuenta que la Decisión Prüm fue adoptada, en su momento, en el marco del tercer pilar —cooperación intergubernamental— y de manera completamente ajena a las capacidades de control democrático que, en el nivel europeo, expresan las mayores competencias de este Parlamento después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Por eso, creo que la pregunta es sobre la disposición de la Comisión a impulsar la lisbonización de la Decisión Prüm, de acuerdo, me parece, a lo que sería una interpretación coherente del Protocolo 36 del Tratado de Lisboa, y me gustaría escuchar de la Comisión Europea un compromiso en esa dirección.